Deshalb freue ich mich besonders, dass das Parlament heute die Türkische Republik aufgefordert hat, die umständlichen Einfuhrverfahren zu beseitigen und ihr Quotensystem für die Zollbefreiung von landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen anzugleichen, da diese nicht mit der Zollunion übereinstimmen. Zum Zweiten müssen wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass die aus der Türkischen Republik importierten landwirtschaftlichen Produkte denselben Standard genießen wie die in der Europäischen Union erzeugten.